No, da bismo bili središte inovativnosti, moramo učiniti sve kako bi građanima Unije učinili dostupnima što kvalitetnije usluge uz što primjereniju cijenu. Europa znanja i inovativnosti ne počinje u ovom visokom domu, niti u zgradi Komisije, već počinje u svakom europskom domu, u svakom vrtiću, školi ili na sveučilištu. Tu dnevno borave nositelji budućeg europskog razvoja i rasta.

Imajući u vidu, prije svega, poteškoće s kojima se susreću građani Hrvatske kad su u pitanju niska kvaliteta telekomunikacijskih usluga uz relativno visoke cijene i nepovoljne ugovore s operaterima, ovim putem pozivam pružatelje telekomunikacijskih usluga koji posluju unutar Unije na odgovorno ponašanje i poštovanje prava korisnika.